Es geht hier jetzt also und das Mehrjahresprogramm für die Grundrechteagentur. Wir müssen uns mal fragen Was macht diese Agentur eigentlich? Sie macht Umfragen und sie erstellt Statistiken.

Die Frage ist Was liefert diese Agentur für die Allgemeinheit? Meine Feststellung Sie liefert nichts und auch keinen gesellschaftlichen Mehrwert. In erster Linie ist diese Agentur die Betreiberin und die Vorreiterin für die Gender— Ideologie und sie ist Steigbügelhalter für die LSBTTIQ Lobby. Dafür wird gearbeitet. Die EU will mit dieser Grundrechteagentur Werte und Normen steuern und auf Kosten der Allgemeinheit Werte und Normen formieren. Diese Werte Planwirtschaft wird dann als Schutz der Grundrechte bezeichnet. Deswegen bin ich der Meinung, man kann diese Grundrechteagentur ohne größeren Verlust einfach auflösen.